Ja, predlagam, da se, glede mojega poslanskega vprašanja in pa tem, ki smo jih odprli z ministrom, opravi razprava. Zdaj, mi ne, da potrebujemo, polno, formacijo, takrat, ko bo vojna, ampak mi tudi v miru potrebujemo, stoprocentno popolnjenost, naših enot, da se lahko izvaja pač vse naloge, ki so določene z zakonom. Kar se bele knjige tiče, oziroma številke osem tisoč, dva tisoč, to drži, da, kaj jaz vem, ne, da bo prišla neka številka ven, ampak zagotovo pa vi kot minister lahko date neke smernice, kaj si želite, da v beli knjigi piše oziroma nenazadnje, kaj si, vlada želi. Ne, in prej, ko ste rekel, jaz se močno strinjam z vami, da je pri nas neko napačno mišljenje, da mi vojsko potrebujemo za zvezo Nato. Mi vojsko potrebujemo za nas. In jaz smo že vam že takrat, minister, rekel, da naženite vse piarovce iz MORS-a in iz Slovenske vojske, zaradi tega ker so očitno nesposobni, ker stranka Levica konkretno uspe prepričati dobršen del slovenskih državljanov, da mi vojsko gradimo za potrebe zveze Nato, celotna mašinerija z MORS-om in pa Slovensko vojsko na čelu, pa očitno ne najde odgovora oziroma ne zna najti primerne strategije komuniciranja s slovensko javnostjo, da bi se to mnenje, da je Nato nekaj nebodigatreba in da se mi oborožujemo za potrebe Nata, spremenili. In dokler ne bo Slovenska vojska in pa ministrstvo uspešno tem področju, potem bodo pač uspešni tisti, ki javnost prepričujejo, da tega ne delamo za lastno obrambo, ampak da to potrebujemo za potrebe zavezništva, ker zdaj slovenska javnost že misli, da ta Oshkosh res, da je to nekaj novega, da ni bilo nikjer testirano, v bistvu je pa to eno najboljših, štiri krat štiri vozil, ki ga je ameriška vojska preizkusila v praksi in zadeva deluje, ne, ampak če greš ti nekoga vprašat, x y, tamle, zdajle pred parlament, bo rekel, to kupujemo, prvič, za Nato, kupujemo, drugič, neuporabne oklepnike in pa, tretjič, zadevo, ki bo bistveno preplačana. Ampak, njim je za čestitati, ne? Ker uspejo to narediti. Vlada pa ne uspe oziroma v tem konkretnem primeru, komunikacijska strušba, piar služba ministrstva in pa Slovenske vojske ne uspejo strategije komuniciranja izpeljati na ta način, da bi slovenska javnost videla, kaj so dejansko potrebe naše države za našo lastno obrambo, kajti logično je, da najprej definiramo naše lastne potrebe, da najdemo odgovore na naša vprašanja in potem tisto ponudimo seveda tudi zavezništvu. In jaz resnično upam, da bo ta srednja bataljonska bojna skupina, zgrajena, čim prej in da, se bo nehal ta osip, tudi glede plač bo treba nekaj reči. Zadnjič, ko smo bili na ministrstvu, v zadnjih letih, ob dejstvu, da imamo praktično za en bataljon manj vojakov, plačna masa se je pa povišala za trideset milijonov evrov, ne, pa ni bilo odgovora, na kakšen način je to možno. Zaradi tega predlagam, da se opravi razpravo.